Proliferarea drogurilor legale demonstrează viteza și complexitatea cu care piața drogurilor răspunde măsurilor actuale de control. Cu toate că numeroase spitalizări și morți au fost atribuite acestor substanțe în statele membre ale Uniunii Europene, efectele lor asupra sănătății nu au fost de multe ori testate, dovedind nevoia unei abordări mai complete pentru a răspunde acestui fenomen îngrijorător. Consider că multiplicarea rapidă a drogurilor legale constituie o problemă de sănătate publică pentru Uniunea Europeană și că este necesară acționarea la nivel european pentru a le analiza, a le controla și a informa cetățenii asupra pericolelor pe care folosirea lor le implică.